Între 50 și 125 de milioane de cetățeni europeni sunt afectați de sărăcia energetică. De aceea considerăm că politicile în materie de economisire a energiei și de eficiență energetică în acest domeniu, locuințele sociale, ar trebui să aibă prioritate. Doar 1 din clădirile ce vor exista în 2020 vor fi clădiri noi. De aceea, vorbind despre clădirile existente, nu putem vorbi de ținte obligatorii fără alocarea resurselor financiare adecvate. De aceea considerăm că sunt necesare scheme de finanțare inovante și facilități fiscale, care să facă atractive investițiile în eficiența energetică și un suport instituțional pe termen lung. Domnule comisar, recent a avut loc în Parlament o reuniune a CONCERTO, după cinci ani de existență a acestui program. Din păcate, cei patru sute de reprezentanți ai autorităților locale și regionale au spus faptul că nu se cunoaște la nivel local și regional faptul că există posibilitatea ca toate statele membre să utilizeze 4 din cota din Fondul European de Dezvoltare Regională alocat la nivel național pentru eficiența energetică a clădirilor. De aceea închei, domnule comisar, solicitându vă să utilizați evaluarea intermediară în vederea alocării unui număr mai mare de finanțări programelor privind eficiența energetică și, mai ales, să promovați posibilitățile de utilizare a până la 15 din Fondul European de Dezvoltare Regională pentru eficiența energetică în viitoarea perspectivă financiară.